Es ist an der Zeit, dass wir entsprechend reagieren. Wir sollen über etwas entscheiden, dessen Auswirkungen wir gar nicht kennen. Das ist schon ein merkwürdiges Spielchen.

Wir bekommen von der deutschen Bundesregierung keine Karten, bekommen sie aber vom deutschen Bauernverband. Irgendetwas kann doch da nicht stimmen.

Wir brauchen schon sozioökonomische Kriterien, damit wir alles gerecht erfassen können.

Es lässt sich nicht einfach eine Karte über Europa legen und wir beurteilen alle Regionen gleich. Deshalb fordere ich dazu auf, dass wir nächste Woche im Agrarausschuss eine sehr ernsthafte Debatte führen und dass das Ganze öffentlich und transparent gemacht wird und nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet. Das sollen wir uns nicht bieten lassen.